Herr Präsident! Ja, ich kann nur sagen Lieber spät als gar nicht, dass wir jetzt hier über diesen Vorschlag reden.

Wir müssen das Vertrauen der Bürger wieder gewinnen, und das ist verlorengegangen in dem Prozess um die Diskussion um Glyphosat. Es hat ja nicht umsonst eine Million Unterschriften gegeben, um das mal kritisch in Frage zu stellen. Die Transparenz beim jetzigen Prozess ist nicht gewährleistet das kann man einfach so sagen. Ich kann Frau Sommer verstehen, wenn sie sich sehr um die Industrie sorgt. Aber ich sorge mich mehr um die Interessen von Umwelt und Verbrauchern. Ich glaube, die waren in der jetzigen Gesetzgebung nicht ausgewiesen und gleichgestellt. Das muss korrigiert werden. Transparenz muss von Anfang anherrschen, nicht erst, wenn die EFSA ihre Vorschläge auf den Tisch gelegt hat. Das ist ganz wichtig, und da stehen wir im Gegensatz zu Frau Sommer, dass wir nicht erst danach der Öffentlichkeit wieder Zugang gewähren lassen wollen, sondern von Anfang an. Es ist auch wichtig, kritische Wissenschaftler mit in den Prozess der Diskussion miteinzubeziehen. Umso vertrauenswürdiger wird nachher das Ergebnis des Ganzen. Wir müssen auch sehen, dass wir alle Studien in einem Register offenlegen, und nicht nur die Studien, die der Industrie passen. Auch das ist wichtig, um Vertrauen wiederzugewinnen. Ich sehe nicht im Gegensatz zu Frau Sommer dass die Interessen der Industrie jetzt hier gefährdet sind oder dass jetzt die Massen wieder nach China auswandern. Das wird immer irgendwo an den Himmel gemalt, wenn wir sowas diskutieren. Nein, im jetzigen Gesetzentwurf ist sowohl Innovation als auch der Schutz des geistigen Eigentums ausreichend gewährt. Deshalb kämpfen wir dafür, dass diese Richtlinie durchkommt. Ein Weiteres noch Die panels der EFSA müssen unabhängig besetzt werden.

Wir müssen auch sehen, dass die EFSA die Möglichkeit bekommt, insgesamt Studien auch selber anfertigen zu können und diese selber in Auftrag zu geben und noch einmal kritisch zu überprüfen. Als Letztes möchte ich der Bürgerinitiative Glyphosat ganz herzlich danken, denn sie hat mit ihrer Million Unterschriften diesen Prozess erst möglich gemacht.